alþjóðleg fjármálakreppa skekur nú þjóðir heims sem kosta kapps um að forða því sem forðað verður undan kreppunni staðreyndin sem við blasir er sú að fjármálakreppan ógnar flestum þjóðum og staðreyndin er líka sú að það er ekki hægt að takmarka tjónið af henni nema með alþjóðlegri samvinnu ríkja fram undan er algjört endurmat alþjóðlegs fjármagnsmarkaðar og fram undan er algjört endurmat íslensks fjármálakerfis við munum þar þurfa að draga þunga lærdóma hið efnahagslega gjörningaveður sem við íslendingar förum nú í gegnum skellur sannarlega á okkur með meiri þunga en aðrar þjóðir ástæðan er meðal annars smæð þjóðarinnar stærð fjármálakerfisins glannaskapur margra stjórnenda og eigenda banka og fyrirtækja og síðan

má segja að efnahagskreppan sé í ætt við hamfarir sem hafi áhrif á öll heimili og fyrirtæki í landinu íslenskt fjármálakerfi hefur orðið fyrir miklu áfalli og afleiðingarnar eru fjárhagslegt tjón fyrir almenning atvinnulíf og þjóðarbúið allt sem nemur hundruðum milljarða króna verkefni stjórnvalda þessa dagana má líkja við björgunaraðgerðir á slysstað allra leiða er nú leitað til að tryggja greiðsluflæði til og frá landinu útvega gjaldeyri svo að hægt hvað greiða fyrir nauðsynjavörur og skjóta styrkari stoðum undir gjaldmiðilinn með þessu er stefnt að því að draga úr frekari búsifjum fyrir almenning og atvinnulíf í formi síhækkandi verðbólgu til framtíðar það er í þessum tilgangi sem við höfum lagt á það höfuðáherslu undanfarnar vikur að ná samstarfi við alþjóðagjaldeyrissjóðinn til að ná því jafnvægi í gjaldeyrisviðskiptum þjóðarinnar sem er forsenda þess að við getum hafið endurreisnarstarfið hér í samfélaginu ekki eru allir á eitt sáttir um nauðsyn þess að leita til alþjóðagjaldeyrissjóðsins sem hefur raunar verið þekktur fyrir að setja ríkjum heims ekki síst þróunarríkjum harkaleg skilyrði um einkavæðingu og markaðsbúskap sem í mörgum tilvikum hefur ekki byggst á raunsæju mati á stöðu og getu viðkomandi ríkja ég lít hins vegar svo á að eins og málum er nú komið á íslandi sé samstarf við sjóðinn eina leið okkar íslendinga út úr gjaldeyris og bankakreppunni í því sambandi skulum við líka hafa það hugfast að íslendingar voru meðal þeirra tuttugu og níu þjóða sem stofnuðu sjóðinn árið nítján hundruð fjörutíu og fimm og lánið nú verður fimmta stóra lánið sem íslendingar taka hjá sjóðnum á þessum ríflega sextíu árum við höfum að sönnu aldrei áður horfst í augu við gjaldeyrishrun eins og nú er en söguleg reynsla íslands af lántöku hjá alþjóðagjaldeyrissjóðnum er farsæl ég sagði að þetta væri eina leiðin nú eins og málum er komið og af hverju er þetta eina leiðin það er vegna þess að stuðningur alþjóðagjaldeyrissjóðsins var forsenda þess að við gætum leitað eftir stuðningi annarra þjóða svo sem frændþjóða okkar á norðurlöndum þegar háttvirtur þingmaður steingrímur j sigfússon segir að forsætisráðherra noregs hafi sagt að þetta væri ekki skilyrði fyrir því að norðmenn kæmu að þessu þá er það að vissu leyti ákveðinn orðhengilsháttur vegna þess að það hefur skýrt komið fram í samtölum sem ég hef meðal annars átt við forsætisráðherra noregs og við utanríkisráðherra noregs og aðra raunar ráðherra að þetta væri ein af forsendum þess að þessar þjóðir gætu komið að lánveitingum til íslendinga hvort það er skilyrði hvort menn vilja orða það þannig það er eins og ég segi ákveðinn orðhengilsháttur

og þetta hefur komið skýrt fram í samtölum mínum við aðra forsvarsmenn annarra ríkja það er sem sagt einfaldlega ekki í boði samstarf við alþjóðagjaldeyrissjóðinn er lykillinn að frekari stuðningi einstakra ríkja því að sjóðurinn tekur að sér að leggja faglegt mat á efnahagslega stöðu okkar horfur í þjóðarbúskapnum og vaxtarmöguleika og á grundvelli þess mats koma aðrar þjóðir til skjalanna staðreyndin er einfaldlega sú að lánveitingar annarra ríkja jafnt næstu vinaþjóða sem fjarlægari ríkja virðast háðar því að utanaðkomandi alþjóðlegur aðili leggi mat á stöðu okkar og gefi trúverðugri áætlun um viðreisn fjármálakerfis og gjaldeyrisviðskipta nokkurs konar heilbrigðisvottorð yfirlýsing framkvæmdastjóra sjóðsins strax á föstudag um stuðning sjóðsins við ísland var mjög mikilvæg bein samtöl okkar við herra sterkustu ríkjanna innan alþjóðagjaldeyrissjóðsins hafa staðfest mikilvægan stuðning og á næstu dögum munum við ræða árið fleiri ríki lánsfé sem áður var ófáanlegt verður vonandi og ég segi vonandi fáanlegt og hin nauðsynlega viðspyrna fengin viðspyrnan verður að skila fjölskyldum og fyrirtækjum eðlilegra umhverfi og andrými til að endurskipuleggja bregðast við og horfa til framtíðar það verður að fá krónuna til að virka á ný gagnvart veröldinni gjaldeyrismarkaðurinn hin mikilvæga vél nútíma efnahagslífs verður að snúast þó að það hafi orðið að beita startköplum til að koma henni í gang og gangurinn í vélinni verði ójafn í fyrstu vaxtahækkunin frá í gær var sannarlega erfið en vonandi er hún aðeins til skamms tíma henni er auðvitað ætlað að styðja við krónuna og sporna gegn verðbólgu fátt er mikilvægara fyrir fjölskyldurnar í landinu sem eru með sjötíu og fimm prósent af skuldum sínum í verðtryggðum lánum og fimmtán prósent í gengistryggðum lánum en veik króna og mikil

er rétt að halda því til haga að ég tel að samhliða þessum aðgerðum vaxtahækkun seðlabankans þurfi að koma til aðrar aðgerðir meðal annars að sett verði ákveðin höft á frjálsa fjármagnsflutninga sem ekki tengjast viðskiptum með vöru eða þjónustu sem vonandi gætu þá verið skammvinn líka rétt eins og vaxtahækkunin það hefur komið hér til tals og háttvirtur þingmaður steingrímur j sigfússon hefur gert það að sérstöku umræðuefni hvort þetta hafi verið skilyrði af hálfu alþjóðagjaldeyrissjóðsins í þessu sambandi verða menn að hafa í huga að það prógramm sem sett er upp er sett upp af íslenskum stjórnvöldum þetta er það prógramm sem við leggjum fyrir stjórn alþjóðagjaldeyrissjóðsins og á þeirri forsenda fjallar sjóðurinn um okkar umsókn um lánveitingu þetta er sem sagt prógramm sem við berum ábyrgð á og þar af leiðandi hlýtur vaxtahækkunin sem í því felst að vera á okkar ábyrgð íslenskra stjórnvalda og við getum ekki vísað henni frá okkur á alþjóðagjaldeyrissjóðinn ég vil líka segja í þessu sambandi af því að hér hefur komið til tals hvort hægt væri að upplýsa um það sem í þessu prógrammi felst að það kom skýrt fram hjá þeirri sendinefnd frá alþjóðagjaldeyrissjóðnum sem hér var að það væri ekki hægt að upplýsa um þetta fyrr en það hefði verið lagt fyrir stjórnarmenn í alþjóðagjaldeyrissjóðnum hvað felst í þessu sem upplýsingafulltrúi sjóðsins segir veit ég ekki um en þetta voru þau skýru skilaboð sem við fengum frá þeirri sendinefnd sem hingað kom frá alþjóðagjaldeyrissjóðnum og það var þess vegna sem við upplýstum ekki um þetta vegna þess að við vildum ekki spilla okkar möguleikum hjá stjórn alþjóðagjaldeyrissjóðsins verkefnið sem við stöndum andspænis á næstunni er brýnt og margslungið en í stuttu máli má kannski skipta því í fernt í fyrsta lagi aðgerðir til að bæta hag heimilanna í öðru lagi aðgerðir til að styrkja stöðu fyrirtækja og forða þeim frá gjaldþroti

sem leiddu til kollsteypu íslenska fjármálakerfisins eitt brýnasta verkefni næstu daga er að hrinda í framkvæmd markvissum aðgerðum í þágu heimilanna í landinu

vinnuna með úrræðum á sviði endurmenntunar og starfsþjálfunar þar er mikilvægt að við leitum nýrra lausna og vil ég nefna í því sambandi hugmyndir sem nú er verið að útfæra í iðnaðarráðuneytinu þar kemur til álita að atvinnuleysistryggingasjóður taki upp samstarf við samtök iðnaðarins og samtök sprotafyrirtækja um að skapa hundrað ný störf í sprotafyrirtækjum fyrir fólk sem misst hefur vinnuna við þurfum að bjóða þeim sem missa vinnuna endurmenntun við hæfi sem geri þessa einstaklinga að eftirsóttum starfskröftum í framtíðinni þar gegna háskólarnir lykilhlutverki og er mikilvægt að boðið verði upp á ný hagnýt námskeið fyrir atvinnulausa á allra næstu mánuðum jafnframt því að grípa

fleira þarf að koma til mörg góð en skuldsett fyrirtæki munu ramba á barmi gjaldþrots ef ekkert verður að gert þessi fyrirtæki sem mörg hver eru með skuldir í erlendri mynt hafa orðið fyrir þungum búsifjum að undanförnu vegna gengisfalls krónunnar og hruns verðbréfamarkaða ríkisvaldið þarf að skoða hvort hægt sé að beita niðurfærslu skulda hjá slíkum fyrirtækjum í því skyni að koma í veg fyrir frekari uppsagnir atvinnuleysi og tekjumissi hjá heimilunum í landinu í því skyni verður hins vegar að gæta þess að fylgt verði almennum og gegnsæjum reglum sem byggi á jafnræði og sanngirni þar getum við ýmislegt lært af frændum okkar svíum og finnum sem fóru í gegnum fjármálakreppur fyrir nokkrum árum við þurfum að taka atvinnustefnuna til endurmats í ljósi breyttra aðstæðna og þar er mikilvægt að við íslendingar nýtum sérstöðu okkar á sviði endurnýjanlegra orkuauðlinda til að skapa hér ný atvinnutækifæri sem sameina verðmætasköpun og virðingu fyrir umhverfinu hér innan lands þurfum við að álita leiða til að örva fjárfestingar í atvinnulífinu og þar fagna ég sérstaklega ályktun alþýðusambands íslands sem kallar eftir því að skapaðar verði forsendur til aðkomu lífeyrissjóðanna að endurreisn atvinnulífsins með breytingum á ákvæðum um fjárfestingar lífeyrissjóðanna í lögum og samþykktum sjóðanna

nýtt bankakerfi þarf að byggja á gegnsæi fagmennsku og gildum eins og góðu viðskiptasiðferði í samskiptum við einstaklinga og fyrirtæki óhófleg launakjör æðstu stjórnenda verða að heyra sögunni til sömuleiðis himinháar starfslokagreiðslur og bónusgreiðslur sem byggðar eru á skammtíma gróða við verðum að læra af reynslunni og þess vegna verðum við að viðurkenna að peningamálastefnan hefur gengið sé til húðar ný peningamálastefna á að byggja á stöðugum gjaldmiðli og faglegri yfirstjórn seðlabanka íslands sem nýtur trausts jafnt hér heima sem erlendis samfylkingin hefur um árabil haft þá stefnu að ísland ætti að sækja um aðild að evrópusambandinu lengi vel naut þessi skoðun stuðnings minni hluta þjóðarinnar en nú hafa aðstæður breyst með þeim hætti að mikill meiri hluti þjóðarinnar telur nú að evrópusambandsaðild og upptaka evru þjóni hagsmunum okkar best til framtíðar í hvorutveggja hefði líka falist sá varnarviðbúnaður í fjármálakreppunni sem okkur skortir nú svo sárlega alþýðusamband íslands ályktaði á ársfundi sínum um liðina helgi að aðild að e s b og upptaka evru væri eina færa leiðin til að tryggja hér stöðugan gjaldmiðil til framtíðar mikill og vaxandi stuðningur er sömuleiðis við upptöku evru og e s b aðild í röðum atvinnurekenda aðilar vinnumarkaðarins hafa unnið sína heimavinnu og komist að þeirri niðurstöðu að breyttar aðstæður kalli á nýjar lausnir sama verkefni bíður stjórnmálaflokkanna í landinu og ég minni á að í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar er að finna leiðsögn um að stefnan í evrópumálum geti tekið breytingum í samræmi við endurskoðað hagsmunamat virðulegur forseti fram undan er erfiður vetur fyrir landsmenn alla og við þurfum öll að taka á okkur auknar byrðar ríkissjóður þarf að bera aukna skuldabyrði vegna lána til að efla gjaldeyrisforðann og það kallar á aukinn sparnað í ríkisbúskapnum ljóst er að draga þarf verulega úr ríkisútgjöldum en þá er mikilvægt að við stöndum vörð um hag heimilanna í landinu og hlúum að þeim sviðum samfélagsins sem geta gert okkur kleift að snúa vörn í sókn innan fárra ára

ríkisstjórnin verður að ganga á undan með góðu fordæmi og gera nauðsynlegar breytingar á eftirlaunakjörum þingmanna og ráðherra til að skapa meiri jöfnuð við lífeyriskjör annarra landsmanna

þjóðin hefur orðið fyrir áfalli það er mikil óvissa um framtíðina og almenningur kallar eftir heiðarlegu uppgjöri á þeirri atburðarás sem leiddi til bankahrunsins í upphafi þessa mánaðar því kalli verðum við að svara og ég tel mikilvægt að á allra næstu dögum verði tekin ákvörðun um tilhögun þeirrar úttektar þar er frumskilyrði að til verksins verði kallaðir aðilar sem njóta fulls trausts og virðingar af störfum sínum ég tel að hér sé farsælast að um verði að ræða nefnd sérfræðinga sem standa utan hins pólitíska sviðs og þar verði meðal annars leitað til erlendra aðila sem hafa reynslu af sambærilegum verkefnum til dæmis á norðurlöndunum þjóðin á kröfu um að hreint verði gengið til þessa verks með fagmennsku og gegnsæi að leiðarljósi og þar verði ekkert dregið undan herra forseti við íslendingar höfum orðið fyrir þungri ágjöf á liðnum vikum jafnt í efnahagslega tilliti en ekki síður hvað varðar orðstír okkar á alþjóðavettvangi það mun taka okkur einhvern tíma að vinna upp það sem tapast hefur við þessar aðstæður eigum við þann kost helstan að nýta styrk okkar sem atorkuþjóðar í essntöku landi þjóðar sem er vön að takast á við válynd veður og óblíða náttúru við höfum unnið mörg þrekvirki á undanförnum áratugum og öldum og við munum halda því áfram með íslenskan galdur í farteskinu og í náinni samvinnu við alþjóðasamfélagið munum við komast í gegnum kreppuna gleymum því ekki að í öllum aðstæðum felast tækifæri og þó að við horfum fram á gerbreytt umhverfi eigum við sögulegt tækifæri til að skapa hér forsendur fyrir nýju og heilbrigðara samfélagi sem byggir á jöfnuði samhjálp og réttlæti það er verkefni sem getur dregið fram það besta í okkur öllum og við skulum ganga til þess verks full vonar og bjartsýni